Hvala lepa, spoštovana, podpredsednica, spoštovana gospa ministrica. Področje invalidnin je zelo kompleksno vprašanje, ki ga je potrebno obravnavati z vso skrbnostjo. Še posebej, ker gre na ranljive skupine ljudi, ki so velikokrat sami, ki si velikokrat sami ne morejo pomagati. Prejemajo, invalidnino, s katero ni mogoče preživeti. Torej je to skupina ljudi, ki jim je po nujno potrebno pomagati s strani države. Iz dneva v dan prejemam, zapise teh ljudi, ki so zelo razočarani nad ignoranco odgovorne politike do njih. Sam sem prepričan, da je nujno potrebno tej skupini ljudi prisluhniti, jim pomagati z rešitvami, ki jih bodo, ki jim bodo zagotavljale človeku dostojne pogoje za preživetje. Še posebej se zavedam, da so predvsem invalidi z delno invalidnostjo v zelo težkem položaju, saj je nadomestilo bistveno pod pragom revščine, hkrati pa v praksi ni mogoče dobiti dela oziroma je to zelo težko. Sedaj namreč večina invalidov s tretjo kategorijo prejemajo bistveno manj kot tristo evrov na mesec. V praksi pa to pomeni, da morajo samo s tem denarjem preživeti, saj drugega dela kot invalidi z delno zmožnostjo za delo ne morejo dobiti, niti ne morejo zaprositi za varstveni dodatek. Socialna politika trenutno ni naravnana tako, da bi zagotavljala delodajalcem učinkovite dodatne spodbude za zaposlovanje invalidov z delno invalidnostjo. V času, ko imamo gospodarsko rast in ko vlada deli proračunski denar vsepovprek, brez, do dobrega premisleka je logično, da ljudje, ki živijo globoko pod pragom revščine pričakujejo zvišanje njihovega nadomestila, ki je sedaj na nivoju miloščine, in pričakujejo zvišanje le-tega vsaj na raven višine socialne pomoči. Torej, gospa ministrica, sprašujem vas, kaj boste storili, da se socialna slika in stanje na tem področju popravi, in kakšne rešitve predlagate in kdaj.